En effet, je le répète pour la troisième fois, c'est vrai, seuls treize États membres ont ratifié.

Je ne me réfugie pas derrière cet argument, mais je dois aussi vous dire que, dans cette matière comme dans d'autres, il est encore question d'une certaine souveraineté nationale par rapport à la manière dont les États membres avancent dans la ratification. On peut effectivement se dire que ça pourrait aller plus vite, que, d'emblée, l'ensemble des États membres pourraient travailler beaucoup plus de concert,

est il que, sur un certain nombre de points, c'est bien de cette souveraineté nationale dont il est question.